Pracy rozmawialiśmy o zwiększonej mobilności. Ta mobilność zwiększyła się w naszej kadencji prawie dwukrotnie. Brzmi to jak komplement, ale komplementem nie jest, bo wiąże się z ogromną ilością problemów, które narastały w czasie tej kadencji, a my, krótko mówiąc, nie nadążaliśmy z ich rozwiązaniem. Zwracam na to uwagę.

Nie była to współpraca wyłącznie łatwa, ale była źródłem satysfakcji.